Snížení přebujelé a zbytečné byrokracie je přirozeným zájmem všech a hlavně naprosto legitimním požadavkem zemědělců, kteří potřebují co nejvíce času a sil pro svoji vlastní práci, produkci plodin, chování zvířat, a ne pro boj s úředním šimlem a vyplňování formulářů.

Přitom zajištění dostatečně flexibilního rámce společné zemědělské politiky, zvláště pokud jde o systém přímých plateb, je opravdovou nezbytností. Současně je třeba také minimalizovat rizika, aby v rámci podpory diverzity nedocházelo pouze k podpoře nekonkurenceschopných a neefektivních produkčních oblastí Evropské unie.